Köszönöm szépen a lehetőséget, tisztelt Elnök Úr! Képviselőtársamhoz fordulok azzal a kérdéssel, hogy egyetért e velem abban, hogy az egész Európai Unió biztonságát tulajdonképpen a legkevésbé biztonságos európai ország határozza meg, vagyis a leggyengébb láncszem? Ennek fényében kérdezem, hogy jóllehet Ön fölsorolt különböző módozatokat, de mit szól ahhoz, hogy néhány kormány európai uniós tagországi kormány effektív pénzért ad ellenőrizetlenül állampolgárságot, vagy tartózkodási engedélyt különböző embereknek? Köszönöm.